Da muss es schon ein Stückchen weitergehen, wenn es um die Interessen der Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union geht.

In diesem Zusammenhang wünsche ich mir, dass auch die Rechte des Parlaments berücksichtigt werden.

Ich muss nicht wissen, wer sich bei wem über was beschwert hat. Was das Beschwerdethema ist, was die Konsequenzen daraus waren, das ist ein wichtiges Feedback für die gesamte Legislative. Das brauchen wir. Und deswegen bitte ich Sie, das mit zu berücksichtigen.

Und ich möchte, dass dieser Vorschlag bald kommt. Ich bin gerne bereit zur Zusammenarbeit. Wir helfen Ihnen gerne bei den Korrelationstabellen. Ich halte sie auch für wichtig. Es ist ein Geschäft auf Gegenseitigkeit und darauf bestehe ich.